Ich bekenne mich zu den Grundsätzen, auch was die politischen Parteien betrifft.

Viertens, damit es nicht ganz so harmonisch ist, Herr Präsident Sie bekennen sich zum sozialen Modell Europa.

Ich unterstütze das. Aber wenn ich jetzt nach Griechenland schaue und ich habe ganz deutlich gesagt, auch in Griechenland, dass starke, oft schmerzhafte strukturelle Reformen notwendig sind. Nicht jeder in Griechenland wollte das gerne hören, auch von meinen Freunden. Aber das ist notwendig.

Wir Sozialdemokraten können das nicht akzeptieren.